Monsieur le Président, la révision du code des visas est un dossier important, qui concerne, chaque année, environ 15 millions de personnes qui viennent pour un court séjour sur notre territoire.

Pardon, depuis quelques minutes, nous avons la traduction en neuf langues. Je trouve que tout cela n'est pas sérieux et tout cela me paraît contraire à un certain nombre d'articles de notre règlement, et notamment l'article

C'est un mépris total pour le travail législatif, pour ce Parlement. Ce dossier, qui est en souffrance depuis quatre ans du fait des blocages du Conseil, peut attendre quelques semaines de plus. C'est pourquoi nous demandons, d'une part, le report du vote à la prochaine plénière, et, d'autre part, à tout le moins, un débat en plénière ce soir.